hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti allsherjarnefndar um tillögu til þingsályktunar á þingskjali þrjú hundruð áttatíu og sex um að leggja niður þjóðhátíðarsjóð í tillögu þessari er kveðið á um starfslok

nefndin hefur fjallað um þetta mál og leggur til að tillagan veri samþykkt óbreytt ásamt mér standa að nefndaráliti allsherjarnefndar háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson björgvin g sigurðsson birgir ármannsson guðrún ögmundsdóttir sigurður kári kristjánsson og þórdís sigurðardóttir